Hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem poslankam, poslancem, ostalim prisotnim. Vlada Republike Slovenije se seveda strinja s ciljem, ki ga je predlagatelj navedel, kot, cilj predlaganega zakona, vendar pa hkrati ugotavlja, da ta cilj v resnici formalno je že dosežen, vzpostavljen, ni pa vzpostavljen dejansko. Namreč po veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji imamo od leta dva tisoč štiri z uveljavitvijo že vzpostavljen centralni register oporok, in sicer pri Notarski zbornici Slovenije. Ta centralni register oporok, torej je vzpostavljen, dejstvo pa je, da v tem registru niso podatki vseh oporokah, ki bi morali biti, čeprav so oporoke nastale. Zakon, ki velja od leta dva štiri in je bil dopolnjen tudi z novelo c v letu dva sedem, zelo jasno in nedvoumno v svojem sto osem b členu določa, da vsi, ki v tej državi lahko hranijo oziroma sprejemajo oporoke, so dolžni po sprejemu oporoke oziroma pri, zapisu oporoke o tem obvestiti centralni register oporok pri Notarski zbornici. Torej, to je zapovedna določba v sto osmem b členu, ki velja že ves čas, in je naslovljena tako na sodišča za sodne oporoke, kot na notarje, kot na odvetnike. To so v bistvu, pravosodni instituti oziroma organi, ki so pooblaščeni, da lahko sprejemajo oziroma, hranijo oporoke. glede na to, da ti podatkih v ta centralni register niso bili posredovani, in, glede na to, da se je potem pojavljala različna interpretacija teh veljavnih določil, torej že deset let veljavnih, seveda se je potem v nadaljevanju zgodilo in logična posledica tega neljubega, nezaželenega dogodka je bila tudi ta, da se je pojavila potreba po spremembi zakonodaje. In ta potreba se je v bistvu izrazila tudi v obliki tega predloga, zakona, poslank in poslancev, ki je predmet današnje obravnave. Vendar ta primer zelo lepo pove, glede na to, da imamo veljaven zakon o terjatvah, ki zelo jasno in nedvoumno govori, kako je potrebno hraniti in posredovati podatke o oporokah v centralni register oporok, da ni problem v zakonu, okviru, ampak v izvajanju zakona. In tudi če hipotetično bi bil zdaj novi zakon, mora ta zakon nekdo izvajati, in to so tisti zavezanci, naslovljenci, za katere ta zakon velja. Torej, glede na to, da mi imamo vzpostavljen normativni in okvir za centralni register oporok, ki je nenazadnje posledica tudi določenih nadnacionalnih aktov, ki služi tudi za kakovostno im pa pravočasno izmenjavo tovrstnih podatkov v nadnacionalnem okviru oziroma mednarodnem okolju, je pomembno to, da se zagotovi, da bodo tisti, ki so po veljavni zakonodaji zavezani spoštovati in uresničevati te zakonske določbe, to tudi uresničevali. In glede na ta, bi rekel, ugotovljen, nezaželen, ne bom rekel dogodek, ampak stanje, ki ne more biti v ponos nobenemu državnemu uslužbencu ali funkcionarju v tej državi, ki izvajamo pozitivne obveznosti države, ne glede na to, v kateri veji oblasti delujemo, je pomembno to, da s praktičnimi in upravljavskimi ukrepi zgotovimo, da se veljavna zakonodaja uresničuje in spoštuje. In kot vam je znano, glede na to, da je Vrhovno sodišče že lansko leto, to je bilo tudi predmet razprave in obravnave na, dosedanjih, odborih, predvsem, za pravosodje v tem spoštovanem državnem zboru, pojasnjeno, ugotovljeno, so izvedeni vsi potrebni organizacijski ukrepi, da se to stanje, ki je nezakonito in seveda hkrati nedopustno, sanira v najkrajšem času in temu so namenjeni tudi priporočilni sklepi tega odbora, o katerih bo moralo tako, bom rekel, Ministrstvo za pravosodje oziroma izvršilna veja oblesti kot Vrhovno sodišče posredno in Notarska zbornica poročati, ko poteče rok v januarju temu cenjenemu državnemu zboru. Vseh teh pet priporočil se aktivno in intenzivno uresničuje, v veliki meri aktivnosti potekajo, oporoke, ki so bile hranjene, vendar o njih centralni register ni bil oziroma podatki niso bili preneseni, se urejajo tako, kot zakon veleva, torej že deset let, in, ko bo rok za poročilo državnemu zboru uresničitvi vaših priporočil potekel, sem prepričan, da bomo lahko v veliki meri ugotovili ali praktično v celoti, da je stanje za nazaj sanirano in da je, da so tudi vsi organizacijski in upravljavski pogoji, ki bodo zgotavljali, da tovrstno tveganje v bodoče se ne bo več uresničevalo oziroma se bo lahko smo v najmanjši možni meri. Nobeno stvar, kot recimo, se ne da z gotovostjo vnaprej zagotavljati, pa tudi to je neodgovorno, sploh če zgotavljaš nekaj, kar sam ne moreš vplivati. Če je nekdo drug dolžan. Skratka, centralni register, ki ga imamo že deset let, bo po uresničitvi tudi tej pobudi in spodbudi v obliki priporočil tega državnega zbora v celoti tudi dejansko zaživel in, iz tega razloga ni popolnoma nobene potrebe, da bi spreminjali normativni okvir. zato vlada tega predloga zakona ne podpira, ker se zdi nepotreben, namreč normativni okvir je, dejansko ga je pa treba smo implementirati. Hvala lepa.